tvær utandagskrárumræður fara fram í dag hinn fyrri hefst um klukkan ellefu að loknum dagskrárliðnum óundirbúinn fyrirspurnatími og er um framtíðaruppbyggingu á vestfjarðavegi í kjölfar dóms hæstaréttar málshefjandi er háttvirtur þingmaður einar k guðfinnsson hæstvirtur samgönguráðherra kristján l möller verður til andsvara hin síðari hefst um klukkan hálftvö að loknu hádegishléi og er um flutning málefna fatlaðra til sveitarfélaga málshefjandi er háttvirtur þingmaður unnur brá konráðsdóttir hæstvirts félagsmálaráðherra árni páll árnason verður til andsvara umræðurnar fara fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og standa í hálfa